No, saj jaz mislim, da sem ta del vam odgovoril, se v tem delu strinjava. V bistvu vse je v postavljanju prioritet. V naslednjih, treh letih, ne okviru tega okvirja oziroma pri oblikovanju proračunov, naslednji je za leto dva tisoč dvajset, bo vsekakor v okviru tega potrebno postavljati, prioritete, in stanovanjska politika, predvsem najemnih, nepridobitnih stanovanj, posebej za mlajšo generacijo, jaz mislim, da je že na dnevnem redu, tako kot je tudi, minister odgovoril. Treba bo samo poiskati, ustrezne rešitve. Bi pa mogoče navedel samo na eno aktivnost, ki pa se že izvaja, ki bo sicer v manjši meri, ampak ne glede to pomagala k razrešitvi problema. Kot veste, ena izmed aktivnosti, ki je opredeljena tudi v tem koalicijskem sporazumu, da preverimo prenos stanovanj iz DUTB-ja na eventuelno verjetno najprimernejšo mesto je stanovanjski sklad. Zdaj, aktivnost je v teku, DUTB bo pregledal fond svojih stanovanj oziroma eventuelno zemljišč, primernih za pozidavo. Skupno s stanovanjskim skladom se bo pa dejansko ocenila tista, recimo prava primernost, in če če se bo pokazalo v okviru tega, kaj je ustrezno, potem bomo pač poiskali ustrezne rešitve, da se to tudi prenese na stanovanjski sklad.